Bij een humaan asielbeleid hoort een uitzettingsbeleid, dat is waar.

Maar dat is nog wat anders dan jongleren met mensen. En op de een of andere manier heeft Europa bedacht dat, als een mens niet uitgezet kan worden naar het land waar hij of zij vandaan komt, wij dan maar het dichtstbijzijnde land nemen of het land waar iemand doorheen gereisd is voordat hij of zij in Europa aankwam. Dat noem ik jongleren met mensen. Het gaat al zover dat wij nu proberen mensen in Libië te stoppen.

Mensen uit andere landen en hier gaat het om Afghanen die naar Pakistan worden uitgezet proberen wij blijkbaar van ons bordje te schuiven. Ik hoorde een collega van de christendemocraten zeggen Hoe maken wij deze terugnameverdragen meer attractief voor die andere landen?

En dát is waar wij met zijn allen voor staan. Het afschuiven naar een land als Turkije bijvoorbeeld, waar toch een heleboel asielzoekers doorheen reizen, maakt dat deze mensen geen nieuw leven kunnen beginnen omdat zij niet zijn op de plaats waar zij willen zijn en niet zijn op de plaats waar zij welkom zijn.